Ciklikusan visszatér a lengyel vízvezeték szerelő ügye, 10 év után újra visszatért a mumus, a közép európai munkavállaló. Vissza is kérhetnénk a közép európai munkavállalók bér és oktatási költségét a britektől, hiszen rengetegen diplomások.

Itáliában, Olaszországban egymillió munkavállaló van, semmi probléma nincs, nagy Britanniában a populizmus győzedelmeskedett ez Európa szégyene, Nagy Britannia szégyene.